Zasada swobodnego przepływu osób, w tym pracowników, jest jedną z największych zdobyczy integracji europejskiej, swoistym fundamentem, na którym opiera się cała wspólnota europejska. Tymczasem w ostatnich tygodniach ze strony niektórych państw coraz częściej napływają propozycje ograniczeń polityki migracyjnej i migracji ze względów ekonomicznych.

Liczę na aktywność Komisji Europejskiej wyrażoną jednoznacznym stanowiskiem w obronie tego niezwykłego osiągnięcia pokoleń powojennej Europy.

Mobilność wykwalifikowanych pracowników dotychczas przynosiła wymierne korzyści całej gospodarce europejskiej. Migrują przeważnie ludzie młodzi, aktywni zawodowo, dlatego zupełnie nie przekonuje mnie argumentacja o nadmiernym obciążeniu krajowych systemów świadczeń socjalnych.